Sunt foarte îngrijorată de starea de război și impunitate, care se prelungește în Republica Centrafricană.

Suntem responsabili în fața populației din Republica Centrafricană și nu putem aștepta să vedem cine va câștiga din confruntările dintre diverse grupuri armate pentru a decide pe cine susținem.